Señora Presidenta, señor Comisario, la señora Sommer, los ponentes en la sombra, la Presidencia húngara y la Comisión han llegado a un buen acuerdo sobre este Reglamento que es tan importante para los consumidores y para la industria alimentaria.

Como consumidores, lógicamente, queremos una información exhaustiva sobre todo lo que comemos, pero poner esta información en los envases no es una tarea nada fácil y en todo hay que buscar un equilibrio. Y hay que buscar el equilibrio coste beneficio, porque no podemos olvidar que la información en el etiquetado y según de qué información se trata encarece el producto. Y alguien tiene que pagar ese coste.

Por ejemplo, en cuanto al etiquetado del país de origen.

En cuanto a los productos transformados con varios ingredientes, no es fácil determinar cuál es el ingrediente principal de todos ellos. Por lo tanto, otra solución diferente de la que se ha adoptado plantearía problemas de aplicación por el coste económico y la complejidad administrativa para las empresas, sin aportar ningún beneficio adicional claro para el consumidor. También en este contexto estoy de acuerdo en que no se aplique esta legislación para los productos alcohólicos, puesto que todos los productos alcohólicos tienen ya una legislación muy exhaustiva sobre su etiquetado y todo el mundo sabe que cuando bebe un producto alcohólico consume alcohol, que tiene calorías. En definitiva, todo es importante, pero, sobre todo, es muy importante la educación del consumidor para digerir toda esta información.